Ta situace jasně ukazuje, že takový režim nemůže být partnerem nás, zemí, které vyznávají demokratické hodnoty a hodnoty právního státu. Režim, který střílí do lidí, do svých občanů, kteří demonstrují, jsou tam stovky mrtvých, si nezaslouží nic jiného než totální odsouzení a sankce z naší strany. Já Vás tedy prosím, zvolte mnohem radikálnější, tvrdší přístup vůči této zemi, než volila Vaše předchůdkyně, požadujme po Íránu jasné vyšetření těchto zločinů proti vlastnímu obyvatelstvu a řešme, nakolik například jaderná dohoda dnes není cárem papíru a nakolik vůbec ještě platí. Já si myslím, že s Íránem není možné mít dobré vztahy, pokud se takto bude chovat vůči svým obyvatelům, kteří dělají jediné protestují proti korupci, proti narůstajícím životním nákladům a dovolí si tak realizovat své základní právo shromažďovací.